Señor Presidente, señor Comisario, los dos informes que debatimos esta mañana ponen de manifiesto que es urgente, también, acabar con la fragmentación del mercado de la energía en Europa y que es imprescindible disponer de un marco regulador estable y conocido para poder propiciar las inversiones con que hay que empujar el imprescindible cambio de modelo energético. Compartimos los objetivos de ambos informes, que están plasmados en el Plan y los objetivos de la política energética vasca para la próxima década. La progresiva descarbonización, la mejora de la eficiencia energética, fomentar la generación descentralizada y la autogeneración y consolidar el liderazgo tecnológico europeo en producción de energías renovables es imprescindible para poder cumplir los acuerdos de la Cumbre de París y combatir la pobreza energética.